Voorzitter, we spreken hier over Turkije, maar premier Erdoğan wil liever een Turks Arabische Unie.

Turkije bezet Noord Cyprus en Turkije is niet langer de vriend van Israël, maar kiest voor de moslimbroeders van Hamas. Turkije richt zich steeds meer op de islamitische wereld. Collega's, wanneer stoppen wij met deze schijnvertoning? Europa wil Turkije niet en Europa wil de islam niet.

Merkel heeft het al gezegd en de meerderheid van de Europese burgers wil Turkije ook niet als lid van de Europese Unie. Turkije laat zich al jaren vernederen in ruil voor geld uit de Europese Unie en de belofte van Europees lidmaatschap. Maar de islamitische achterlijke cultuur past niet bij Europa.